Monsieur le Président, je salue le travail de la rapporteure avec laquelle je partage certains constats et préconisations pour la mise en œuvre du programme Europe créative. Le rapport reconnaît, en effet, la complexité de la structure administrative et financière, notamment pour les PME, et exhorte la Commission à plus de simplification, en particulier pour les procédures de candidatures. Je soutiens, par ailleurs, les recommandations de la rapporteure sur les projets de traduction littéraire, qui devraient prévoir la promotion du livre et de la lecture, objectifs fondamentaux, à mon sens, non seulement pour la santé de nos industries mais également dans leur dimension éducative. J'ai cependant des réserves sur d'autres points.

Je vous rappelle que ce n'est pas aux États membres, ni aux contribuables européens, de soutenir vos délires immigrationnistes. Je souligne également que vous venez de concéder au Conseil et à la Commission, lors du trilogue pour l'Année européenne du patrimoine culturel, que 4 millions d'euros proviendraient du budget Europe créative sur les 8 millions que va nous coûter au total cette opération de communication. Dans cette logique, je m'oppose à toute augmentation de budget du programme et j'ai déposé des amendements afin de réaffirmer que, du fait de ce budget limité, le programme devrait se concentrer sur le financement des entreprises européennes. Je m'oppose donc à tout nouvel élargissement aux pays tiers. De plus, je souhaite rappeler la nécessité de laisser la possibilité aux États membres de conserver leurs exceptions culturelles en garantissant que la culture reste en dehors des négociations des traités de libre échange. Vous m'opposerez que c'est déjà le cas, mais il est toujours bon de rappeler des principes fondamentaux afin qu'ils ne cèdent pas aux sirènes du marché global. Au final, si je compte m'abstenir sur ce rapport, je ne peux pas m'empêcher de constater avec tristesse votre capacité à rendre tiède même la meilleure des idées.